Como legisladores, tenemos una responsabilidad ineludible, y es dar respuesta a este reto. Esa respuesta se concreta en varias prioridades urgentes. Las enumero Reglamento Europol, con la Unidad de Notificación de Contenidos en Internet el PNR, antes de fin de año el Centro Europeo de Lucha contra el Terrorismo aumentar la cooperación operativa y, singularmente, en el ámbito del Plan de acción operativo sobre las armas de fuego fortalecer las fronteras exteriores implementándolas con los RABIT y con las unidades policiales. Y, además, pido urgentemente, señor Avramopoulos, el lanzamiento de las nuevas propuestas legislativas fronteras inteligentes,

UIF. Todo esto, señor Presidente, se lo debemos a los ciudadanos y también a las víctimas.